Es ist schon ganz interessant zu sehen, wie die Tatsache, dass jetzt ein Präsident Trump in den USA Verhandlungspartner ist, auch die Debatte in diesem Parlament doch zumindest mit beeinflusst. Wenn ich mich daran erinnere, welche Begeisterung zum Teil für TTIP herrschte, obwohl dort ungeheuer restriktive Regelungen mit eingeflossen sind, dann kann man sich darüber nur wundern, welche Bedenken jetzt schon vor Aufnahme der Verhandlungen in diesem Hause aufkommen. Donald Trump hat einen sehr einfachen und sehr einleuchtenden Vorschlag gemacht und da ja alle in diesem Hause grundsätzlich für die Senkung von Zöllen sind und nur im Prinzip und hin und wieder mal dagegen Er hat gesagt, lasst uns alle Zölle schleifen, lasst sie uns alle beseitigen!